Au sein d'un même groupe politique, j'ai entendu des considérations parfois diamétralement opposées.

Le premier faut il davantage de législation pour améliorer la sûreté de l'industrie offshore? Comme je l'ai indiqué dans mon intervention, l'évaluation, à ce jour, est que les mesures en place sont déjà d'un niveau élevé on l'a rappelé. La Commission qui, je le rappelle, a le monopole en matière d'initiative est en train de finaliser son évaluation, mais elle note déjà qu'une industrie plus sûre passe d'abord par un meilleur contrôle, une meilleure mise en œuvre du cadre réglementaire existant. Nous verrons donc ce qu'elle entend nous proposer en la matière.

Dans l'attente de propositions législatives, contrairement à ce que certains ont pu dire aujourd'hui, ce dossier n'a évidemment pas disparu des préoccupations du Conseil, je le rappelle. La Présidence avait souhaité, lors des réunions informelles des ministres de l'énergie les 6 et 7 septembre derniers, que les premières évaluations soient réalisées, communiquées et discutées. Deuxième élément est ce qu'un moratoire se justifie? C'est difficile évidemment de répondre directement à cette question.

Par ailleurs, nous observons que l'industrie semble ne pas attendre que ce futur cadre réglementaire soit mis en place. Elle revoit elle même un certain nombre de dispositions en matière de sûreté, au stade préventif ou au stade opérationnel.

En Europe, la plupart des forages ont lieu à des profondeurs n'excédant pas 200 mètres, ce qui donne quand même très largement la possibilité d'intervenir, en tout cas de manière plus aisée.